a szabadságharc másik nagy alakjára, Kossuth Lajos kormányzóra, a magyar parlamenti demokrácia atyjára emlékeztünk, aki idegen száműzetésben töltötte élete felét. Népünk szabadságszeretetéről a jelképesség erejével tanúskodik az körülmény, hogy két országos rádióállomásunk éppen Kossuth Lajos és Petőfi Sándor nevét viselik. Szabadságharcos költőnk egyik kimagasló versében azoknak a hősöknek állít emléket, Kik érted haltak, szent világszabadság!.

világszabadságnak ez a forradalmi szelleme hatotta át egykor a magyar ifjúságot, és a szabadságszerető Európa is ebben a szellemben áll ki a forradalmi arab ifjúság, valamint a világ összes szabadságért küzdő népe mellett.